Signor Presidente, sicurezza alimentare e fiducia dei consumatori devono essere nostre priorità. Questo può avvenire solo se c'è trasparenza e piena tracciabilità. Più volte il Parlamento ha sollecitato l'etichettatura di origine per la carne nei prodotti alimentari trasformati per questo è importante che l'etichettatura di origine sia obbligatoria anche per la carne impiegata come ingrediente. Dobbiamo contrastare con forza le frodi alimentari, che si sono negli ultimi tempi moltiplicate, con effetti negativi sulla fiducia dei consumatori. Basti pensare allo scandalo relativo all'uso della carne equina al posto della carne bovina. Ne va della salute pubblica per questo è altresì importante definire la frode a livello armonizzato nell'Unione europea, visto che non esiste una definizione comune.